herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og skattanefnd en nefndarálitið er að finna á þingskjali hundrað níutíu og eitt nefndin hefur fjallað um málið í frumvarpinu er lagt til að aðilar sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum geti óskað eftir breytingu á fyrirkomulagi gjalddaga aðflutningsgjalda vegna uppgjörstímabilsins september til október er frumvarpið lagt fram í ljósi þeirra þrenginga sem fyrirtæki standa frammi fyrir sakir efnahagsástandsins í umræðum í nefndinni var á það bent að gjalddagi fyrsta þriðjungs uppgjörstímabilsins samkvæmt frumvarpinu væri í dag er það skilningur nefndarinnar að þeim sem að óbreyttum lögum áttu að greiða fulla greiðslu í dag vegna uppgjörstímabilsins en gátu það ekki verði gert kleift að standa skil á greiðslu fyrsta þriðjungs án þess að það teljist til vanefnda nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtir þingmenn ellert b schram ögmundur jónasson bjarni benediktsson og lúðvík bergvinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal